Az Ukrajna jelen helyzetéről szóló vitában azt kérem a Bizottságtól, hogy az Ukrajnával való kapcsolatokban, kapcsolatrendszerben a nemzeti kisebbségi jogokért való következetes és precíz kiállást kérjen, tanúsítson minden egyéb terület mellett, mert amit itt ma hallottunk, hogy mennyi területen történt visszalépés az elmúlt időszakban Ukrajnában, az hatványozottan igaz a kisebbségi személyekre, a kisebbségi nyelvű oktatásra, anyanyelvhasználatra. A precizitás, a következetességre részünkről pedig azért van szükségünk, mert az Uniónak igenis van lehetősége, hogy befolyásolja a szomszédságpolitika állású Ukrajna minden egyes területét, így a nemzeti kisebbségekre vonatkozó szabályozásait. Azt láttuk, hogy hatnak a következetes jelzések, a kiállás, és ez, reméljük segíthet abban, hogy megfelelő módon ezek a problémák orvosolhatóak legyenek. Javaslom, hogy a jövőben készülő bármilyen megállapodás Ukrajnával, térjen ki ezekre a kérdésekre konkrétan, így az anyanyelvi oktatáshoz való jogra is, hiszen ez a nemzeti közösségek fennmaradásának egyik alapvető feltétele.